eigendur verðtryggðra skuldbindinga á íslandi eru lífeyrissjóðirnir þeir eiga reyndar mikið af öðrum eignum bæði erlendis og innan lands í hlutabréfum en þeir eru stærstu eigendurnir og þeir eru stærstu kaupendur að húsbréfum og íbúðarlánabyggðum þannig að þeir þurfa á verðtryggingunni að halda til þess að geta borgað verðtryggðan lífeyri og það gleymist oft að lífeyrir frá lífeyrissjóðunum er verðtryggður eins og þessar verðtryggðu skuldbindingar ef menn ætla að afnema eitt þá verða þeir að afnema hitt líka varðandi hækkun með handafli seðlabankinn er samkvæmt lögum óháður hann er óháður ríkisvaldinu og löggjafarvaldinu hann er óháður háttvirtum þingmönnum hann er óháður hæstvirt ríkisstjórn og það er einmitt aðall hans að hann tekur sínar ákvarðanir einn og sér ekki með handafli ekki með þrýstingi frá okkur þannig að ef menn ætla að fara að beita því og fara að segja honum að nú eigi hann að fara að lækka stýrivextina eins og mér heyrðist háttvirtur þingmaður leggja til það mundi vera ákveðið merki úti í heimi um það að við ætluðum bara að handstýra þessu öllu saman varðandi myntina og það sem hæstvirtur dómsmálaráðherra hefur sagt um að taka upp evru og gera samning um það til þess þarf að uppfylla ákveðin skilyrði um góða hagstjórn og þegar við verðum búnir að uppfylla þau skilyrði þá dettur engum manni í hug að afneita krónunni og afneita evrópusambandinu ef það fengist aðild allar okkar auðlindir ég hef mikla trú á eftirliti með samkeppni og ég hef margoft lagt til að samkeppniseftirlit verði styrkt vegna þess að ég trúi á samkeppni en ekki það að ég viti um innflutningsverðlag og geti farið að segja fyrirtækjum þið leggið of mikið á með þeim hætti ég treysti því að samkeppnin haldi álagningunni niðri